2014. Diese Menschenmassen stellen vor allem die Kommunen logistisch und finanziell vor große Probleme, aber auch bei der Bewältigung der alltäglichen Schwierigkeiten hinsichtlich kultureller Unterschiede ist man zunehmend machtlos.

Und die Bevölkerung wir haben auch sehr viele Arme in Österreich lässt natürlich schön langsam an der tatsächlichen Hilfsbedürftigkeit zweifeln. Es stellt sich hiermit die Frage nach der europäischen Solidarität einerseits bei der Aufnahme, aber auch die Frage Wo bleibt der effiziente Schutz der Außengrenzen?